Zato što tamo establišment kontrolira naftu, s njima su se dogovorili, s njima mogu raditi što hoće.

Sjedinjene Američke Države, njihov establišment, bio republikanski, demokratski uvijek je imao istu ili sličnu politiku prema zemljama Srednje Amerike, imperijalističku politiku. Nije prvi puta da se SAD miješa ili pokušava miješati u situaciju u Venezueli. Treba osuditi politiku sankcija, puča, diktature. Međutim, ono što je najvažnije, treba pustiti narodu Venezuele da demokratski i mirno sam donese rješenje i maknuti imperijalističke šape iz Venezuele i drugih zemalja.